Nesmíme však zastírat, že pro zlepšení zde prostor stále existuje. Každému je jasné, že pouze soudy mají pravomoc vydávat právně závazná rozhodnutí a poskytovat autoritativní výklad právních předpisů. Kompetence veřejného ochránce práv je činit pouze návrhy a doporučení, a to je jedno z hlavních omezení fungování tohoto institutu. Na toto omezení ombudsman může reagovat kvalitou své práce, smysluplností svých doporučení, svou profesní a morální autoritou. Pro uplatnění této autority je však třeba vytvořit ombudsmanovi prostor. Měli bychom evropského ombudsmana častěji zvát, aby nám nejenom skládal účty a prezentoval zprávy o činnosti, ale aby nám také řekl, kde Evropský parlament pochybil.

Druhou oblastí, na kterou je třeba se soustředit, je efektivita vynaložených prostředků. V loňském roce úřad ombudsmana projednával 704 stížností. S rozpočtem 9,5 milionů eur tak občany členských států stojí řešení jednoho případu skoro 13 tisíc eur.

Je mi jasné, že mnohojazyčnost naší práce něco stojí, ale očekávám, že se problémem nákladů začne Váš úřad i nový ombudsman podrobně zabývat, bude srovnávat efektivitu své činnosti s činností národních ombudsmanů a bude hledat úspory na této cestě. A to je ostatně něco, co bych rád viděl za rok, v příští zprávě evropského ombudsmana. Ale to bude již práce Vašeho nástupce a hodnocení bude na našich nástupcích.